Madame la Présidente, chers collègues, le mandat de négociation avec le Royaume Uni prépare le plus grand accord de libre échange jamais conclu par l'Union européenne. Bien sûr, comme toujours, ce mandat est enrobé de belles intentions sur le modèle social européen et de vœux pieux sur le respect de nos normes, mais nous ne sommes pas dupes, car derrière le beau vernis, que trouvons nous? Une obstination dans l'idéologie du libre échange qui broie les peuples européens et détruit notre écosystème, l'introduction d'un mécanisme d'arbitrage qui usurpe au profit de tribunaux privés la souveraineté des peuples européens, l'attachement au système de quotas d'émissions de gaz à effet de serre comme si les mécanismes du marché pouvaient répondre à la crise climatique et l'ambition, enfin, d'une coopération renforcée dans le domaine militaire en partenariat avec l'OTAN, alliance belliciste et périmée. Chers collègues, alors que les Britanniques viennent de quitter l'Union européenne, tout continue donc comme avant.